Das Parlament ist mitentscheidend im Haushaltsverfahren, das heißt aber auch, dass wir damit darauf zu achten haben, dass die Mittel des EU Haushalts zielgerichtet, aber auch regelgerecht verwendet werden. Dies umso mehr als der Großteil des Haushalts im in der geteilten Mittelverwaltung, von den Mitgliedstaaten umgesetzt wird.

Wenn wir eine Zielvorgabe von zwei Prozent Fehlerquote bei der Mittelverwendung haben, dann können wir es eben nicht hinnehmen, wenn die vom Rechnungshof festgestellten Fehlerquoten immer wieder weit darüber liegen und davon meist dieselben Mitgliedstaaten betroffen sind. Wenn bei Finanzkorrekturen unter Wiedereinziehung von Geldern manche Länder teilweise um das Dreifache über dem Durchschnitt liegen, so ist das denke ich eine Zahl, die auch darauf hinweist, dass der Haushalt eben nicht zielgerichtet umgesetzt wurde.

Wir begrüßen daher Korrekturen und auch Wiedereinziehung als wirksame Instrumente zum Schutz des Haushalts, denn der Schutz des Haushalts ist auch gleichzeitig der Schutz der Steuerzahler in der Europäischen Union.